To je pozoruhodné zvlášť v dnešní době, kdy se snažíme rozhýbat ekonomiku zlepšením investičního prostředí, a my namísto bourání bariér nové administrativní bariéry budujeme. Jsem osobně ráda, že se německým pracujícím konečně dostalo práva na minimální mzdu. Obávám se však, že německá vláda toho zneužila k tomu, aby získala konkurenční výhodu a zásadním způsobem narušila volný pohyb služeb na vnitřním trhu. Aplikace návrhu německé vlády v plném rozsahu by zavinila likvidaci českých autodopravců. Kromě značné finanční zátěže je s realizací zákona spojena rovněž významná administrativí zátěž, která rovněž nepomáhá volnému pohybu služeb na vnitřním trhu a vztahuje se navíc jen na zahraniční přepravce. Aplikace zmíněné legislativy povede k prohlubování dvourychlostní Evropy a jedná se vlastně o částečné zablokování pracovního trhu. Žádáme v tomto směru jasné vyjádření Evropské komise, která by měla zvážit, zda bude ve vleku německé vlády či zda bude skutečně zastupovat zájmy všech členských zemí a prosazovat evropské právo a pilíře, na kterých je EU postavena, včetně např. minimálních sociálních standardů zaměstnanců v celé Evropě či dokonce otevření debaty o celoevropské minimální mzdě.